Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir leben in Zeiten knapper Kassen, und wir haben einen immer härter werdenden internationalen Wettbewerb. Deshalb müssen wir uns auf die Schwerpunkte konzentrieren.

Und auch um sicherzustellen, dass die Strukturfonds künftig noch effizienter genutzt werden, hat der Gesetzgeber elf thematische Ziele vorgegeben. In Zukunft müssen die Regionen Innovationsstrategien die sogenannten Strategien der intelligenten Spezialisierung erarbeiten, um Fördergelder für Forschung und Innovation aus der Kohäsionspolitik zu bekommen. Dies ist eine sehr große Chance für die Regionen, aber eben auch für die gesamte Europäische Union. Die EU kann Innovation nicht vorschreiben oder verordnen, wie wir das ja manchmal ganz gerne von hier aus tun. Aber wir können die Regionen unterstützen. Wir können ihnen helfen, noch innovativer zu werden. Jede Region hat ihre ganz eigenen Stärken. Auf diese Stärken gilt es aufzubauen und sich auf intelligente Art und Weise zu spezialisieren. Wir haben und wir können alles in der EU, aber eben nicht überall. Wir müssen uns nur besser aufteilen und auch vernetzen. Dazu bedarf es zunächst einer ehrlichen Analyse in jeder einzelnen Region. Neid auf andere Regionen ist fehl am Platz. Es gilt jetzt zusammenzuarbeiten und zu kooperieren. Wir brauchen hierfür auch eine verbesserte Zusammenarbeit der politisch Verantwortlichen mit allen Interessenvertretern in der Region. Wir brauchen eine neue Behördenmentalität, die den Innovationsakteuren genügend Spielräume lässt. Je mehr die Entscheider darauf hören, was beispielsweise Forschungseinrichtungen und Unternehmen, insbesondere die vielen kleinen und mittleren Unternehmen, zu sagen und auch einzubringen haben, umso erfolgreicher wird die Strategie sein. Auch die Kommission werden wir in die Pflicht nehmen. Je gründlicher die Vorbereitung und Koordinierung zwischen der Forschungs und der Regionalförderungsabteilung in der Europäischen Kommission ist, desto einfacher haben es dann die Regionen, von der Förderung zu profitieren, und wir alle haben den Erfolg. Lassen Sie uns gemeinsam dafür arbeiten, dass diese neue Spezialisierung eine Chance für die Regionen wird und sie sich nicht durch uns gegängelt fühlen!